Señor presidente, nos acercamos a la recta final de este presupuesto, de este instrumento político que va a determinar nuestras vidas en los próximos años. Y, aunque tiene aspectos positivos, como la reversión de recortes en programas educativos o investigación, también nos preocupa que siga destinando una cantidad inmensa de dinero a la militarización de la UE, demasiado dinero a Frontex. Dicho lo evidente, que esta no es nuestra propuesta ideal, quizás sí que sea el momento de tener el debate de cómo gestionarla. A mi juicio, está claro debemos hacer todo lo posible para que haya un control democrático garantizar el refuerzo de los servicios públicos y del empleo para que nadie sea vulnerable ni por una pandemia ni por falta de trabajo hacer que los recursos sirvan para recuperar la soberanía productiva con control público. Si algo nos ha demostrado la pandemia, es nuestra debilidad en la UE no se fabrica ni un paracetamol. Pero, sobre todo, que no nos engañemos.